Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kommissar! Wenn man bedenkt, wie wir in der letzten Legislaturperiode über diesen Vorschlag der Kommission diskutiert haben, von der totalen Ablehnung bis hin zum Jubel, was da alles Schönes über uns kam, dann muss ich sagen, bin ich begeistert, was jetzt hier vorliegt. Und da gilt dem Berichterstatter und seinen Ko Berichterstattern ein großer Dank, dass sie aus diesem breiten Spektrum von Meinungen eine ordentliche Meinung gemacht haben.

Man hat also nicht die vielen Nebenerscheinungen genommen und gesagt Was braucht der Patient? Ich glaube, es ist richtig, dass wir uns festgelegt haben, dass der Patient sich auf verschiedenen Wegen informieren kann und nicht nur einem. Aber ich möchte betonen Der Arzt wird weiterhin die Vertrauensperson für den Patienten sein müssen und auch sicher in den entscheidenden Fragen Einfluss nehmen. Das garantieren wir, weil wir nämlich die Werbung dafür verboten haben und die Informationen, die der Patient bekommt, geprüft und von einer Behörde genehmigt wurden.

Aber dafür haben wir verschiedene Wege, und ich glaube, das ist so stark verbreitet, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ich hoffe nur, dass der Rat jetzt endlich den Mut hat, dieses Thema aufzugreifen.